Vraždy občanů EU, které zde proběhly a za které je s velkou mírou pravděpodobnosti odpovědný íránský režim, jsou něco naprosto nepřijatelného a nemůžeme nad tím zavírat oči jenom proto, že jsou zde určité závazky, dohody, včetně dohody o jaderných zbraních. Já jsem v tomto směru mnohem více skeptický na rozdíl od paní Mogheriniové a některých členů Evropské komise. Co je alespoň důležité a to vítám, že jste přijali určité sankce vůči určitým příslušníkům tajných služeb íránského režimu.

To je podle mne strašně důležité, toto není problém jednotlivých členských států, kde buď došlo k těmto násilným trestným činům, nebo bylo podezření, že ty trestné činy jsou tam příslušníky íránských tajných služeb připravovány. A do budoucna prosím postupujme takto razantně vůči pachatelům, ale i celému režimu.